Monsieur le Président, depuis 2010, ce qui devait être un plan de sauvetage de la Grèce s'est transformé en une succession de diktats économiques au nom du service d'une dette, dont on savait depuis le début qu'elle était insoutenable. Or, voici que nous apprenons que ces plans d'aide aux conséquences catastrophiques pour le peuple grec ont été l'occasion d'une lucrative opération pour la Banque centrale européenne, lui rapportant 7,8 milliards d'euros de dividendes et de rachat d'obligations à prix cassés. Cette somme considérable doit être rendue sans condition au trésor grec, sans quoi les opérations de la Banque centrale ne sauraient être autre chose que de la spéculation et un instrument de punition collective. D'autre part, la Grèce étant sortie depuis septembre de la procédure de déficit excessif, il est grand temps que l'Eurogroupe tienne ses engagements de novembre 2012 en matière de restructuration de la dette grecque.